Ka mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, ja eeskätt seetõttu, et väga paljud olulised muudatusettepanekud läksid sellesse täna vastuvõetud resolutsiooni sisse. Ka mina ise koos oma fraktsiooni juhi Guy Verhofstadtiga tegime koos väga olulise muudatusettepaneku, kus me rõhutasime, et presidendivalimised ei olnud vabad ega õiglased. Sellest tulenevalt on kahtlemata Euroopa Liidul tervikuna vaja teha järeldused nende valimiste legitiimsuse ja ka valitud presidendi legitiimsuse kohta. See seab tõsised küsimärgid suhetes Euroopa Liidu ja Venemaa vahel.